Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovani gospod minister za javno upravo! Sprememba zakona o javnem naročanju v prejšnjem sklicu so prinesle marsikatero izboljšavo, a kot kažejo mnoge, tudi medijski prispevki, kar nekaj stvari je ostalo nezadostno rešenih. V javnem naročanju je predvsem v zadnjem času kar veliko govora, bodisi o zaznani korupciji pri javnih naročilih, bodisi o domnevno spornih odločitvah Državne revizijske komisije, pa najsibo to vezano o zapletih pri pomembnih državnih in projektih, kot je gradnja drugega tira, in še bi lahko našteval te primere. Prav gotovo tovrstni primeri kažejo, da pri javnem naročanju ne gre vedno za najbolj optimalno in najbolj najgospodarnejšo rabo javnih sredstev. Kljub temu da obstoječi zakon o javnem naročanju tri določa oziroma iz njega se izhaja, da je v postopku izbire smotrno in smiselno izbrati na podlagi ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Kajti ta kategorija ali definicija predstavlja skupek najprimernejšega razmerja med ceno in tudi samo kakovostjo. Zato sem z zanimanjem prebral statistično poročilo, ki ga vaše ministrstvo pripravlja na podlagi podatkov o danih javnih naročilih v preteklem letu, se pravi za leto dva osemnajst. Iz poročila izhaja, da javno naročilo javna naročila bila v znesku skoraj dva tisoč sto naročnikov in da je delež javnih naročiv naročil v letu dva osemnajst v skupnem znesku dobrih štiri cele šest milijarde evrov. Dejstvo je, da so se ti postopki izvedli predvsem preko oddaje javnega naročila, ki je na prvem mestu male vrednosti. Na drugem mestu so bili odprti postopki. In kot tretji so bili postopki prodaji v brez predhodne objave. Predvsem pa je zaskrbljujoč podatek ali ugotovitev, da je vedno velik delež določil pri odprtih postopkih in postopkih male vrednosti, v katerih naročnik prejel samo eno ponudbo. Prav tako je zaskrbljujoč podatek, da naročniki še vedno v skoraj devetdesetih odstotkih naročil kot edino merilo uporabljajo ceno in da slednja, seveda, avtomatično pomeni tudi pojav dampinških cen inženiring firm brez zaposlenih, oškodovanja oziroma pritiskov na podizvajalce in še bi lahko našteval. V zvezi s tem bi prosil, spoštovani minister, če kaj pripravljate spremembo tudi Zakona o javnem naročanju.